Monsieur le Président, la clause sociale transversale et l'article 14 du traité de Lisbonne garantissent de manière contraignante les droits sociaux et, notamment, le droit à l'accès aux services d'intérêt général. Il est temps de prouver aux citoyens européens que l'Europe sociale est en marche. Il faut donc donner à nos acquis sociaux toute la place qu'ils méritent dans le droit communautaire en reconnaissant la spécificité des SSIG au regard des règles de concurrence, sachant que ces services disposent d'un ancrage local fort et reposent sur des acteurs de l'économie sociale.

De Rossa est l'occasion d'affirmer les principes simples, mais forts et lourds de sens, d'égalité, d'universalité d'accès à ces services organisés de manière collective, qui sont des facteurs de bien être et de progrès social. Madame la Commissaire, vous avez dit Il est temps de passer au concret.